Azerbajdzsán az Európa Tanács tagállama, és Magyarország, amikor kiadta ezt az elítéltet, akkor az Európa Tanács konvencióját tartotta be. Artikulusra megfelelően, szó szerint, amit vállalt Azerbajdzsán mint az Európa Tanács tagállama.